Pane předsedající, úvodem chci říci, že jsem tento návrh rezoluce podpořil a také bych chtěl zdůraznit, že nepokládám za rozumné, aby se národní politické střety, národní politické souboje přenášely na evropskou úroveň, protože Evropská unie by se tím mohla zmítat v těchto národních politických bojích, které jsou přirozené. Ale jsou zásadní témata, kde si myslím, že má smysl, aby se Evropská unie vyslovila a abychom i my přednesli naše stanovisko. Tak tomu bylo podle mého názoru i v tomto případě. Já pokládám sexuální výchovu, která je prováděna vzdělávací institucí, za podstatnou součást formování člověka, samozřejmě musí mít vliv i rodina, to je samozřejmě pochopitelné, ale právo na toto vzdělávání má to dané dítě.

Já vím, že ten návrh ještě schválen nebyl, že tento návrh není návrhem polské vlády, ale pevně věřím, že slyší jasný signál i z našeho prostředí, že toto téma pokládáme za nutné, aby bylo zachováno jako evropská hodnota, to znamená přístup k plnohodnotnému systému vzdělávání.